Das Thema steht in meiner Agenda weiter sehr weit oben. Wir haben zuletzt am 7. Juli hier im Plenum über fünf zentrale Handlungsbereiche gesprochen, um bei Offshore Operationen in Europa und angrenzenden Regionen die weltweit größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Wir untersuchen derzeit abschließend, welche Maßnahmen die notwendigen und geeigneten sind. Ein Aspekt sind Prüfungen und Kontrollen. Wir wollen sicherstellen, dass innerhalb der EU die höchsten Sicherheitsstandards konsequent angewendet werden. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit, eine engere als derzeit mit und zwischen nationalen Regelungsbehörden in Mitgliedstaaten, die derzeit umfassende Verantwortung tragen und für Inspektionen und für die Vorschriften und deren Einhaltung verantwortlich sind. Wir wollen dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten für Offshore Tätigkeiten einheitliche, europaweit gleich strenge Kontrollen anwenden. Auch die Genehmigung von Offshore Tätigkeiten fällt nach geltendem Recht in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Mein Rat vor dem Sommer war, in Bezug auf Offshore Tätigkeiten Vorsicht walten zu lassen und laufende Arbeiten oder die Gewährung von Lizenzen zurückzustellen, namentlich bei Arbeiten unter extremen Voraussetzungen und Bedingungen. Einige EU Länder, darunter Italien, haben sich entschieden, ein solches präventives Konzept zu verfolgen. Die Kommission ergreift dann Schritte, um weltweit ein hohes Maß an Sicherheit zu garantieren. Es geht zunächst um europäische Regionen, namentlich das Mittelmeer. Wir haben gemeinsame Interessen im Umweltbereich, denn ein Unfall in Gewässern der EU kann schnell verheerende Folgen für die südlichen Küsten des Meeres haben oder umgekehrt.

Das Mittelmeer ist mit seinen Umweltqualitäten unteilbar. Die Kommission verfolgt das Ziel, weltweit hohe Sicherheitsstandards vorzuschlagen. Wir haben deswegen Diskussionen und Kontakte zu US Behörden und zum Kapitol. Die europäischen Rechtsvorschriften sollten, so meine Meinung, eindeutige Haftungsregelungen beinhalten.

Die Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt wird ab Ende dieses Jahres gelten. Falls notwendig, werden wir weitere rechtliche Vorschläge machen.

Wir wollen Genehmigungsverfahren unter diesem Aspekt prüfen und müssen den Nachweis der technischen Fähigkeit des Betreibers vorsehen, mit kritischen Lagen umzugehen. Auch muss ein Nachweis der finanziellen Kapazität verlangt werden, nämlich dass ein Betreiber auch die Kosten für einen Worst Case Schaden tragen kann.